Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt in Europa ein Sicherheitsrisiko, das von den Regierungen notorisch vernachlässigt wird, und das ist das Thema Geldwäsche.

Kriminelle verdienen mit den übelsten Formen der Wirtschaftlichkeit sozusagen Milliarden und Abermilliarden. Dieses Geld wird gewaschen und dann wieder in kriminelle Ökonomie investiert in Terrorismus, aber zunehmend werden damit auch Häuser gekauft, und in den Immobilienzentren werden die Preise entsprechend hochgetrieben. Und während wir darüber reden, sehen wir, dass wir eigentlich die rechtlichen Möglichkeiten haben. Europa bietet die rechtlichen Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, dagegen vorzugehen. Wir haben aber trotzdem ein weitverbreitetes Versagen der Mitgliedstaaten bei der Verfolgung der Geldwäsche. Die zehn größten Geldwäscheskandale, die die Europäische Kommission aufgearbeitet hat, zeigen dieses Versagen in aller Klarheit. Dabei muss man nicht in einige notorische Steueroasen wie Zypern, Malta und so weiter gehen, sondern fangen wir mal in Deutschland an, beim größten Mitgliedstaat. Zirka 100 Milliarden Euro werden pro Jahr an Geldwäsche in Deutschland gemacht.

Und genau solche Vertragsverletzungsverfahren wären nicht nur angemessen für Deutschland, sondern für eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die einfach nicht nur den Gesetzentwurf entsprechend umsetzen müssen, sondern diesen Gesetzentwurf auch endlich in der Realität umsetzen müssen. Deshalb fordere ich Sie in der Europäischen Kommission auf Schlagen Sie hier ein neues Kapitel auf! Gucken Sie nicht vor allem, ob die Buchstaben des Gesetzes übereinstimmen, sondern ob das europäische Geldwäscherecht tatsächlich vollzogen wird! Und bei allen, die das nicht machen, leiten Sie endlich Vertragsverletzungsverfahren ein, die sich wirklich auf die Implementierung beziehen!